Je demande à cette Commission de nous montrer trois choses vision, passion et ambition. C'est la seule manière de préparer l'Europe à faire face aux nouveaux défis de ce monde et, en même temps, d'enthousiasmer les citoyens.

Premièrement, nous avons l'ambition de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050, dont l'économie devra être prête à relever ce défi. Cela sera possible avec des entrepreneurs, des agriculteurs et des chercheurs prêts à agir.

Nous devons aussi montrer que nous sommes capables de gérer une politique d'asile et de migration à la hauteur de nos valeurs, de construire une politique commerciale tout en ayant des clauses de durabilité mises en œuvre de manière effective, et de bâtir une vraie Europe de la défense, néanmoins ouverte sur ses partenariats.

Nous voulons une démocratie européenne qui ne se résume pas à des élections tous les cinq ans, mais dans laquelle chacun se sent partie prenante

Sinon, ce ne sera pas M.